Herr Präsident! Ich muss gestehen, ich kenne den Kollegen nicht. Insofern freue ich mich, dass wir als neue Kollegen...

Nach dem, was ich gehört habe, verstehe ich das auch.